Also erstens habe ich nicht gesagt, dass über Länder gesprochen wird, sondern über einige Kollegen, die gegen Flüchtlinge sind und gleichzeitig gegen Maßnahmen sind, dass Flüchtlinge nicht kommen. Zweitens bin ich der Auffassung, wenn es auf diese Art und Weise gelingt, dass wir weniger Flüchtlinge haben, ist es vielleicht auch leichter, über die relocation zu reden.